als erste Voraussetzung eine umfassende Vertragsänderung.

Dort heißt es angemessene rechtliche Voraussetzungen. Das wird nicht reichen. Vertragsänderung. Zweitens Die Entschließung insgesamt ist das Ergebnis eines intensiven Meinungsaustauschs. Ich möchte der Kollegin Sylvie Goulard ausdrücklich Dank sagen, dass sie es fertiggebracht hat, in diese Entschließung die Forderung nach Eurobonds, aber auch die Bedenken, die gegenüber Eurobonds vorgebracht wurden, und die Vorbedingungen, aufzunehmen. Deshalb glaube ich, auch wenn es den Wunsch gibt, an der ein oder anderen Stelle noch getrennte Abstimmungen vorzusehen, dass wir auch von Seiten der EVP Fraktion dieser gemeinsamen Entschließung mit großer Mehrheit zustimmen werden. Das heißt allerdings nicht, dass damit die Probleme gelöst sind. Denn für die Einführung von Eurobonds muss es eine von allen 27 Mitgliedstaaten befürwortete Vertragsänderung geben. Selbst die Vorschläge, die der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung vorgetragen hat, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die gemeinsame Verschuldung oberhalb von 60 neue vertragliche Grundlagen erfordert. Wir sind auf einem weiten Weg, und im Gegensatz zu dem Ziffer 7 der Entschließung bin ich der Meinung, dass die Kommission kein hervorragendes Grünbuch vorgelegt hat, sondern ein schlecht ausgearbeitetes Grünbuch. Frau Vizepräsidentin, Sie haben es selbst bestätigt Es gab nur 18 Interventionen. So was habe ich ja noch nie erlebt in den letzten 20 Jahren! Das kann nur ein Beleg dafür sein, dass die Kommission bisher ihre Arbeit nicht